Znajdujemy się w sytuacji destabilizacji społecznej. Padło bardzo wiele głosów o tym, że nie możemy finansować skorumpowanych rządów to również jest prawda. Natomiast, co z tym wszystkim mają wspólnego zawarte na przykład w 24 punkcie wszystkie te rekomendacje eksportu tak zwanych praw seksualnych, reprodukcyjnych, LGBTI, prawa mniejszości. Bardzo wielu przywódców afrykańskich mówi otwarcie, że to jest imperializm kulturowy.